Das möchte ich den Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie schon mit auf den Weg geben. Ich möchte schon sagen, dass die Umstände dieser Änderungsanträge oder dieser Textpassagen, die wir mit großer Mehrheit im Haushaltskontrollausschuss angenommen haben, schon allmählich bizarr werden. Wenn dem jetzigen Parlamentspräsidenten mit Repressalien gedroht wird, geht das also wirklich viel zu weit. Ich kann schon sagen Es ist unsere Pflicht, bei der Wahrheit zu bleiben.

Ich glaube, wir sollten fake news zurückweisen, gerade weil wir das Europäische Parlament sind.